Ik ben hier sinds juli actief bij betrokken en het eerste punt was de centrale controle op de luchthavens, de centrale coördinatie, het ontwikkelen van een vaccin, maar het belangrijkste, de hulp aan West Afrika. Dank voor de financiering die is vrijgemaakt voor het ontwikkelen van het vaccin.

Dit zorgt voor onzekerheid en angst bij de burgers.

Wanneer gaat Europa in op de oproep van de internationale gemeenschap om meer inzet en middelen naar de getroffen landen te sturen?